Signor Presidente, onorevoli colleghi, do il benvenuto ai Commissari. Come più volte già ricordato, siamo più che favorevoli allo svecchiamento del sistema di trasporto tradizionale, che si basa ancora oggi su una tecnologia vecchia di oltre un secolo. Tuttavia, per quanto possiamo sforzarci a livello di ricerca e di applicazioni tecnologiche, non riusciremo a rendere accettabili le emissioni di CO2, utilizzando un motore a combustione e andando oltre l'Euro

Quindi, dobbiamo necessariamente procedere a una decarbonizzazione del settore, abbandonando il fossile, ma lo dobbiamo fare in modo intelligente e ponderato, in quanto le decisioni che prendiamo oggi avranno un impatto sull'industria per i prossimi decenni, con importanti ricadute sociali ed economiche. Non possiamo permetterci ripensamenti radicali, come è avvenuto, per esempio, per il caso di biocarburanti, e dobbiamo evitare che qualche azienda priva di scrupoli possa taroccare i propri prodotti per renderli falsamente conformi alle direttive esistenti, come nel caso della Volkswagen, che purtroppo conosciamo. La transizione a sistemi di propulsione alternativa per i veicoli non può essere unidirezionale, ma deve prendere in considerazione tutte le nuove tecnologie e svilupparle in maniera equivalente. Ciò significa che va bene spingere per l'elettrico, ma non dimentichiamoci anche dell'idrogeno e di altre tipologie già ampiamente sperimentate, perché fino a quando la fonte di produzione di energia elettrica non sarà totalmente sostenibile, non si potrà parlare di vera decarbonizzazione. Fino a quando il costo ambientale della produzione del ciclo di vita di un veicolo elettrico non saranno sempre realmente inferiori a quelli di un veicolo tradizionale, non potremo essere soddisfatti e parlare di reale transizione energetica.